Het resultaat is goed voor de consumenten, want die zullen deze zomer al het verschil merken wanneer ze in het buitenland op reis zijn.

Nu is het nog wat de gek ervoor geeft, zeg maar zo'n 3 euro per MB, en straks is dat veel lager, namelijk 70 cent per MB. Vandaag is de dag van Europa en we vieren de succes stories van Europa van het verleden. Inderdaad, ingrepen in de mobieletelefoniemarkt is een van de succes stories van Europa, maar het is een succes story van het verleden. Mijn vraag is is dat wat we nu hebben gedaan ook de succes story van de toekomst?

Waarom die omweg? Het had veel gemakkelijker gekund. Nu moeten de consumenten in hun avonduren nog uren studeren achter de computer welke contracten ze overal moeten gaan sluiten. Als het doel de interne digitale markt is, waarom dan deze omweg? Er is een optimale oplossing en dat is roam like home en dat hadden we al veel sneller kunnen bereiken.

Dus geen verschillen tussen nationale en Europese tarieven, en het voorstel van de SD was dan ook om de maximumtarieven geleidelijk af te bouwen en dan al vanaf 1 juli 2014 één tarief te hebben in Europa. Voordelen goedkoper voor de consument en een echte internecommunicatiemarkt. Stop roaming now was het devies. Ik heb nog vragen namelijk in het roamingakkoord is netneutraliteit opgenomen.